Het is een crisis die die jongeren niet veroorzaakt hebben, maar die wel vaak leidt tot een verloren generatie, het woord is hier al eerder gevallen.

Dus het is inderdaad tijd dat wij via dit debat druk zetten op ruimte voor echte investeringen en groei en banen, zodat we een perspectief kunnen bieden aan landen die nog steeds diep in de schulden zitten. Want juist de jongeren in Spanje, in verschillende Oost Europese landen en bovenal in Griekenland verdienen onze steun.

Maar ik vraag u, commissaris, moeten we niet in het algemeen meer investeren in groei en banen in Europa?